Spoštovani, hvala za besedo. želel bi se samo odzvati na, pripombo, ki jo je na mojo razpravo dala, zelo spoštovana državna sekretarka na za infrastrukturo, Nina Mavklerjeva, ki je povedala, da bi lahko varuh za pravice obravnaval tudi, dejstvo, da Korošci imajo pravico do povezave z prestolnico, ne. Jaz se s tem strinjam in mislim, da moramo vsi v tem državnem zboru in ostali ostali izvršni aparat, to je vlada, delati na tem, da se hitra cesta, tretje razvojne osi, kamor spada tudi povezava od Koroške do avtoceste A ena, čim prej in na najcenejši način vzpostavi, da so pri tem čim bolj upoštevane okoljske in okoljski in prostorski pogoji. Jaz sem tudi povedal, in to gre za tretje razvojno os, ne za povezavo, Koroške s prestolnico. Ker kakor se vi priključila A ena, ste potem , zavijete desno pa se v štiridesetih minutah v, v Ljubljani. dejstvo pa je, da smo obadva ugotovila, da je ustavno sodišče za razsodbo ugotovilo svojo odločbo, da proceduralno je bila zadeva v redu, v strokovne zadeve se pa ne vtika. In prav tu , pri vprašanju izbire trase, ki gre zdaj stran uveljavljenega koridorja prometnega, obstajajo pa in obstoji in stojijo argumentirani, argumentirana dejstva in podatki, da je prišlo do, pri izbiri trase, do načina uporabe določenih podatkov, ki očitno, sum je, niso dali pravilne izbire. In to je med, trasami F dva, dva in F šest. O tem sem jaz govoril. In trasa F šest je tista, ki bo Korošcem bistveno hitreje, ceneje zagotovila dostop tako proti Beli krajini, to je tretja razvojna os, kot tudi proti, proti naši, prestolnici. To sem mislil. Hvala lepa.